Señor Presidente, quiero hablarles de El Musel, el gran puerto de mi región, Asturias. Es absolutamente imprescindible que la Comisión desbloquee la financiación de su sobrecoste. Así lo ha comprendido el Comisario Tajani, que como su antecesor, el señor Barrot se ha compenetrado con los grandes retos funcionales y medioambientales de El Musel. En medio de la crisis, con necesidad imperiosa de una obra como la de El Musel, es hora de superar trámites dilatorios, formalismos y obstáculos para sacar adelante con altura de miras esa financiación, imprescindible para Asturias, para el norte de España y, también, para la reactivación económica europea.